De Nederlandse krant NCR Handelsblad tekende dat op uit de mond van een filmbezoeker die sprak Jammer dat in 1453 niet meteen alle christenen zijn uitgemoord, dan hadden we er nu geen last meer van. Turks nationalisme vermengt zich met de schaduwkanten van de islam. Dat zien we ook aan de koers van de regering Erdoğan. Die wordt steeds inniger met Hamas. Erdoğan is de grote leider van de zogenaamde Arabische Lente, een lente die in Egypte inmiddels heeft geleid tot uitzetting van de Israëlische ambassadeur. Het is geen toeval dat recentelijk veel processen zijn begonnen tegen het grondbezit van Aramese kloosters. Erdoğan zit namelijk stevig in het zadel en is bezig met zijn islamitische AK partij de machtsbasis uit te breiden, onder andere door die rechtszaken.

Goed nabuurschap is genoeg.